hæstvirtur forseti góðir íslendingar óhætt er að segja að mikil efnahagsleg vá sé yfir íslensku samfélagi og á tímum sem þessum er brýnt að við stöndum saman og leitum leiða til þess að leysa þau miklu vandamál sem við okkur öllum blasa fólk á mínum aldri sem margt hvert er nýkomið úr námi og hefur fest sér kaup á húsnæði skuldar námslán og tók tilboðum bankanna um myntkörfulán er vægast sagt uggandi um stöðu mála margir ganga jafnvel svo langt að tala um að freista gæfunnar fremur erlendis en hér á landi það hefur því sjaldan verið eins brýnt að stjórnvöld veiti nú forustu hafi skýra framtíðarsýn og grípi til aðgerða höfum við slíka ríkisstjórn nú dugar aðgerðaleysi forsætisráðherra nefnilega ekki lengur til aðgerðaleysið sem meðal annars hefur leitt til þeirrar stöðu sem við búum við í dag það vantar gjaldeyri í landið núverandi lausafjárskortur er alvarlegt mál og í raun einn meginvandi hagkerfisins í dag því er eðlilegt að spurt sé hvers vegna í ósköpunum hefur ríkisstjórnin ekki enn nýtt sér til fulls þá heimild sem alþingi gaf í vor um aukningu á gjaldeyrisforða seðlabankans heimild til þrjú hundruð milljarða króna lántöku liggur enn ónýtt

skuldatryggingarálag íslenska ríkisins er í dag komið yfir sex hundruð punkta en var um miðjan maímánuð þegar heimildin var gefin sextíu til sjötíu punktar í dag er því hátt í tíu sinnum dýrara að auka gjaldeyrisforðann sem er nauðsynleg aðgerð

þetta er aðeins hluti herkostnaðar sem aðgerðaleysið hefur haft í för með sér það þarf að breyta peningamálastefna seðlabankans og það hefði þurft að gera það fyrir löngu síðan forsætisráðherra boðaði slíkt fyrir um hálfu ári á ársfundi seðlabankans enn hefur hann ekki séð sér fært að hefja þá vinnu fyrirtækin í landinu geta einfaldlega ekki lifað við tuttugu til tuttugu og fimm prósent vexti óbreytt peningamálastefna mun leiða til fjölda gjaldþrota heimila og fyrirtækja og atvinnuleysi mun rjúka upp í framhaldinu því þarf að lækka stýrivexti seðlabankans og breyta óraunhæfum verðbólgumarkmiðum þetta eru verkefni dagsins í dag

hvert viljum við stefna hvað með gjaldmiðilinn okkar viljum við halda í krónuna sem gjaldmiðil til næstu áratuga eða viljum við taka upp evru ef við íslendingar viljum taka upp evru er óhjákvæmilegt annað en að við göngum í evrópusambandið þetta eru kostirnir og ég tel að við getum ekki látið aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar ráða för í svo stóru máli sem við ræðum hér út frá efnahagslegri velferð þjóðarinnar er mikilvægt að úr þessu verði skorið sem allra fyrst það er mín bjargfasta sannfæring góðir íslendingar við þurfum að klára evrópuumræðuna umræðu sem hefur verið í sama hjólfarinu síðustu árin og hefur einkennst af skotgrafahernaði þeirra sem eru með eða á móti aðild ég hugsa að sjötíu prósent þjóðarinnar séu einhvers staðar þar á milli og ég er einn af þeim ákvörðun um inngöngu liggur hjá ykkur því tel ég að almenningur í landinu eigi heimtingu á því að segja sína skoðun í einu mikilvægasta hagsmunamáli okkar íslendinga ég mun því leggja fram þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu hér á alþingi þar sem almenningi verður gefinn kostur á að segja hug sinn hvort ísland eigi að fara í aðildarviðræður eða ekki ég tel einfaldlega að við komum umræðunni og ákvörðunum um evrópumál ekki áfram með öðrum hætti þingmenn þjóðarinnar bera þá skyldu að lyfta umræðunni um þetta mikilvæga mál upp á annað plan þannig að við sem þjóð getum haft til langrar framtíðar um hvernig við viljum haga okkar gjaldmiðilsmálum og samskiptum við aðrar þjóðir góðir íslendingar í dag þarf að leysa þann mikla vanda sem blasir við hvert sem litið er en við þurfum ekki síður að horfa til langrar framtíðar það er verkefni okkar allra ég þakka þeim sem hlýddu